Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci sarebbero tante cose da dire su quel che succede a Malta, dai miei vicini di casa. Ma, in un minuto, mi sento innanzitutto di esprimere il mio apprezzamento per la decisione del Parlamento di inviare la delegazione di deputati delle commissioni LIBE e PANA nell'isola. Tuttavia, ritengo estremamente contraddittoria la decisione di tenere fuori dal tema della missione ogni tipo di riferimento al caso dell'efferato omicidio di Dafne Caruana Galizia, la giornalista che era venuta in questo Parlamento per far luce sui Panama Papers. In quell'occasione, aveva denunciato quello che aveva scoperto sul sistema dei paradisi fiscali e gli affari che ci ruotano intorno, sia europei che extraeuropei. Le sue indagini erano giunte a un punto cruciale quando sono state bruscamente interrotte da chi aveva e ha tuttora un interesse a tenere nascosti questi gravi reati finanziari e non solo. Pertanto mi chiedo con che coraggio parliamo oggi di Stato di diritto se non riteniamo una priorità assoluta far luce su un attentato di tale rilevanza? In quanto relatore della direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, mi auspico che si possano fare davvero passi avanti sia sulla lotta al riciclaggio a livello europeo sia nell'utilizzare questa delegazione che andrà a Malta per far luce sui problemi che sono emersi.